Het zijn trotse mensen in sociale projecten, economische projecten, enzovoort. Laten we hen de kracht geven. Gelukkig hebben we daar ook centen voor opzijgelegd.

Je ziet gewoon een bevolkingsvlucht in plattelandsgebieden, terwijl andere delen van Europa boomen en zich snel ontwikkelen. Dat is niet goed.

Nog twee opmerkingen.

429. Dat gaat over regio's die in een andere categorie terechtkomen en dan in één keer achteruitgaan. Daarvoor vraag ik steun.